Ja, hvala lepa za besedo, zdaj, ne vem, ali naj ostanem presenečen ali ne, več, kar se tiče te debate smo, izrekli že veliko besed, pa vendar vedno znova prihajam do enega zaključka, da je tema o financiranju šolstva zelo, ideološko nabita tema, najprej se mi postavlja vprašanje, ko poslušam vse spoštovane kolege, ali se mi danes pogovarjamo o implementaciji ustavne odločbe ali pa se pogovarjamo nasploh o javnem šolstvu, jaz mislim, da moramo tu narediti eno razliko, čeprav je pomembno oboje, to pa zaradi tega, ker se mi zdi ta široka razprava o vlogi javnega šolstva pravzaprav zavira, našo neko željo po tem, da bi spoštovali to ustavno odločbo, zdaj, kar se kaže, kot problematično v tej debati in to omenjanje javnega šolstva vedno znova, je to, da se javno šolstvo prikazuje strani nekaterih kot tisto, ki je ogroženo z implementacijo ustavne odločbe, to seveda ni res, to ni bilo že prej res, mi imamo dobro, mrežo javnih šol, javnih šol, ki, izvajajo kvaliteten učni program in ne nazdanje imamo odločbo oziroma določbo v zakonu, ki ga danes spreminjamo, pa te določbe ne spreminjamo, ki pravi, da ne glede na šestinosemdeseti člen, torej člen, ki se nanaša na financiranje zasebnih šol, zasebni šoli ne pripadajo javna sredstva, če je zaradi vpisa v zasebno osnovno šolo ogrožen obstoj edine javne šole, se pravi, mi imamo varovalko, ki varuje javne šole, in to je varovalka, ki je bila že zdavnaj sprejeta, in ne glede na to, ali danes podpremo zakon ali ne, javne šole ne bodo ogrožene in ta u debata, ne vem, kot izgovor, da ne bomo, mislim, da nekateri, ne želijo, implementirati ustavne odločbe na način, kot jo recimo bere zakonodajno-pravna služba, je pravzaprav, povsem brez, temeljev, torej, vprašati se moramo, ali želimo implementirati ustavno odločbo in kaj želimo z implementacijo ustavne določbe, odločbe doseči, zdaj, ustavno sodišče je reklo nekaj, reklo je: "Petinosemdeset odstotkov, tistega, kar da država javnim šolam, je premalo." Zdaj, pustimo to, ali se s tem strinjamo ali ne, vsakdo ima o tem svoje mnenje, dejstvo pa je, da imamo to ustavno odločbo na mizi in se moramo odločiti, ali bomo implementirali ali ne, in stališče naše stranke je, da ne glede na to, ali so neko ustavno odločbo sprejeli, kot so se izrazili kolegi iz Levice, ustavni sodniki, ki imajo rumene kravate ali rdeče ali pa modre ali pa kakršnekoli, da moramo pač na koncu ustavne odločbe spoštovati, spoštovati moramo odločitve ostalih sodišč, ker če ne lahko, če mene vprašate, štacuno zapremo in pustimo nekomu drugemu, da upravlja z našo državo, če je ustavno sodišče reklo, da je petinosemdeset odstotkov tistega, kar se daje javnim šolam, premalo, potem mi danes ne moremo pristati na zakon, ki daje še manj, veste, tudi mi se ne strinjamo z rešitvami, ki jih je v preteklosti, pa jih bo verjamem še v prihodnosti prinesla SDS, nekateri bi dali, stoprocentno za obvezni, program sto procentov rešilnike, kateri bi dali še dva hektarja hoste zraven, karkoli, mi smo za tisto, kar pomeni, izenačenje financiranja, programa, ki je javno veljaven, ustavno sodišče je v svoji odločbi izhajalo iz določbe drugega člena drugega odstavka sedeminpetdesetega člena ustave, ki pravi takole: "Osnovno osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev." Zdaj, zelo črkobralsko, ampak nič kaj narobe, pomeni, da tisti, ki se osnovnošolsko izobražuje, da je upravičen do financiranja iz javnih sredstev, zdaj, če so prejšnje vlade dovolile, da se, po določenih delih Slovenije razširijo, odpirajo zasebne šole, potem tega, ne sme trpeti nekdo, ki se je, brez kakršnekoli slabe vesti vpisal v takšno šolo, in povsem razumljivo je, da je sodišče ob takšni dikciji določbe drugega odstavka sedeminpetdesetega člena ustave reklo, da mora iti ta denar, ki je namenjen za osnovnošolsko izobraževanje, za učence, če ne želimo tega, kar nekateri ne želite, potem je pač verjetno na koncu bo potrebno spremeniti ustavo, ampak dokler imamo takšno ustavo in takšno ustavno odločbo, bo skrajno sprevrženo, če bomo rekli, da je ne bomo spoštovali samo zato, ker so jo sprejeli po mnenju nekaterih sodniki, ki imajo kravate takšne ali one barve. Zdaj v tej razpravi je bilo veliko govora o nekakšnem elitizmu, mi ocenjujemo, da se bo elitizem pravzaprav vzpostavil takrat, ko te šole, ne, oziroma učenci, ki hodijo v te šole, ne bojo več deležni državnega sofinanciranja zaradi tega, ker takrat bodo v te šole hodili samo otroci bogatih staršev in bomo imeli dejansko, institucije, kjer pač hodijo, otroci bolj premožnih in se mi zdi neko nasprotno razlogovanje pravzaprav nesocialni, kar se tiče elitizma, bi omenil tudi to, ne, zdaj velikokrat je govoriti o tem, mislim, slišati govorjenje o tem, da si tisti, ki obiskujejo te tako imenovane oziroma zasebne šole, da se gredo nekakšen elitizem, jaz mislim, da ta elitizem imamo, količkaj v Sloveniji obstajajo tudi znotraj javnih šol, glejte, velikokrat se govori in o osnovnih šolah in o gimnazijah, da je ta boljša kot druga, da so gimnazije boljše kot nekatere druge šole, in jaz verjamem da ta, pojem nekega elitizma vzkali sam, vzkali med, samimi študenti, dijaki, njihovimi starši, vsak ima neko svojo percepcijo o tem, ali se v šoli dela bolje, ali ne in pač tudi kategorizira, jaz mislim, da ta debata v povezavi s financiranjem šol pa v zvezi s tem, ali je organizirana s strani nekega, zasebnega subjekta ali pa države, da pač nima nikakršne ga nikakršne osnove, kar bi želel izpostaviti, je še to, in tudi v zvezi s tem se pač veliko, manipuliralo, Danes se nekako opredeljujemo za črno ali belo, jaz mislim, da je prav, da izhajamo iz tistega, kar smo postavili v preteklosti, kar so številne vlade raznoraznih barv postavile v preteklosti, to je, da so omogočile razvoj določenih šol, ki so nekako na financirane deloma s strani zasebnega kapitala, da se, omogoči tistim, ki so se brez neke svoje krivde ali vedenja o tem, ali pa njihov, program financiranja, ne, vpisali, in da na koncu, ne dovolimo, da bi se tistim, ki so se vpisali v ali pa izkoristili sistem, kot je bil postavljen, bili oškodovani zaradi, nekakšnih ideoloških, različnih ideoloških pogledov na, implementacijo te ustavne odločbe. Jaz bi si želel, da se o javnem šolstvu, varovanju javnega šolstva pogovarjamo enkrat kasneje, danes pa je pravzaprav debata o tem, ali bomo implementirali ustavno odločbo ali ne, žal imamo besedilo, zakona takšno, ki je izredno problematično, v naši stranki smo v prejšnjem mandatu in v tem mandatu dali napore v to, da se skuša najti nekakšno ravnovesje med tem, kar si, kolegi različno predstavljajo, o tem, kakšno naj bo financiranje, razširjenega programa, v osnovnih šolah, pa vendar ugotavljamo, da nekega, neke želje pa tudi želje po kompromisu pri nekaterih ni, tako smo prišli do tega, da imamo zdaj, besedilo, ki je problematično, mi ga seveda ne bomo podprli, se pa strinjam z nekaterimi, ki pravijo, da bi bilo zanimivo videti, kakšno, kakšna bo morebitna odločitev ustavnega sodišča, če bo danes zakon sprejet, ampak seveda mi ne moremo podpreti zakona.